Por supuesto, este Parlamento siempre, siempre tiene que estar del lado de las víctimas y de las familias que están en estos momentos sufriendo una situación realmente difícil de sostener. Por lo tanto, me uno a esas condolencias, y además en un debate como el que tenemos ahora sobre la implementación de la Directiva de 2012 sobre la protección de las víctimas. Creo que es importante, en primer lugar, poner encima de la mesa la importancia que tiene la Directiva en sí y el impulso que se dio al hecho de que en Europa tenemos que ser conscientes de que la ciudadanía necesita establecer ese marco jurídico de protección a las víctimas en toda la Unión Europea. Y quiero también señalar que, en el momento en el que este Parlamento debatió el contenido de esta Directiva, hizo un trabajo muy importante para incorporar la perspectiva de género y para incorporar dentro de las víctimas a las víctimas de la violencia de género. Es una cuestión fundamental, porque estamos hablando posiblemente de la mayor lacra que existe en estos momentos en Europa y en el mundo. Y, por lo tanto, la perspectiva de género no podía ser olvidada. También tenemos que tener en cuenta ahora de qué manera se está implementando y se está poniendo en marcha esta Directiva a través de las transposiciones judiciales en cada uno de los Estados. Y realmente, seis años después, es preocupante ver cómo no todos los países, no todos los Estados miembros han hecho la transposición legal de esta Directiva. Y, por lo tanto, no podemos decir que hoy en Europa se esté garantizando la protección a las víctimas en todos y cada uno de los territorios de la Unión Europea.

También se ha hablado aquí sobre la importancia —y en el informe se hace referencia a ello— del Convenio de Estambul, donde se hace también esta referencia a las víctimas de la violencia de género a las víctimas y a sus hijos e hijas, a quienes no podemos olvidar. Y, por lo tanto, creo que es fundamental tener en cuenta que este informe hace referencia a cómo se puede mejorar la actual situación y este informe hace referencia a la necesidad de apoyar los sistemas judiciales con más medios para que puedan avanzar en los trabajos relativos a la sensibilización sobre

Hablamos de este informe sobre la Directiva, pero esta misma semana, en el informe de la señora Guteland sobre los indicadores de la justicia, también se hace referencia a ello la necesidad de que la justicia tenga los recursos suficientes para avanzar en esa perspectiva de género, que es fundamental en la formación de los jueces y que es fundamental para garantizar que las mujeres víctimas de la violencia se sientan protegidas. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir insistiendo y este Parlamento va a continuar defendiendo a las víctimas de la violencia de género y defendiendo la necesidad de acabar con la mayor lacra social que tiene en estos momentos Europa.